A demonstrat o atunci când a ținut seama de recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește legea mass mediei și sunt convins că o va demonstra și acum, în raport cu problemele ridicate în scrisoarea pe care a primit o de la Comisia

În Ungaria, la fel ca și în alte țări, există nemulțumiri, nemulțumiri legate de guvernul Orbán, care a trebuit să ia măsuri economice, măsuri economice grele, pe care poporul ungar a trebuit să le suporte,

Cred că unele din aceste măsuri economice ar fi fost bine să fie luate și de alte țări, și aș da ca exemplu impozitul suplimentar temporar asupra băncilor, care a fost foarte mult criticat în presa de specialitate și în alte publicații și comentarii, dar este o măsură dreaptă în raport cu comportamentul iresponsabil pe care băncile l au avut nu numai în Ungaria, dar și în alte țări, în ce privește creditarea populației, și multe din greutățile pe care aceste economii le au în prezent se datorează acestui comportament irațional.